Les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes espérances, et pourtant le même résultat l'Europe reste cruellement importatrice de protéines. Nous avons encore un déficit de plus de 20 millions de tonnes pour nourrir principalement notre bétail.

Les décisions qui ont été proposées à la fin de l'année dernière en matière de surfaces d'intérêt écologique se traduisent aujourd'hui par une régression des surfaces de protéines. Les politiques qui nous sont proposées en matière d'économie circulaire, alors même que les huiles végétales sont un sous produit de la production de tourteaux qui sert à l'alimentation animale vont conduire à une baisse de l'usage et de la valorisation des protéines. Il faut donc que, tous ensemble, nous fassions d'abord preuve de cohérence si nous voulons avancer sur ce dossier.